Zij ontlopen de fiscus, terwijl de gewone man in de straat torenhoge belastingen moet betalen. Dat kan inderdaad niet! Dat moeten wij bestrijden, dat doen we met meer transparantie en met meer samenwerking tussen de belastingdiensten.

Zelfs dan volstaat dat nog niet en rekenen wij bijvoorbeeld op de Europese Centrale Bank om geld bij te drukken, waardoor wij opnieuw worden gepakt hogere belastingen, geen rente meer op ons spaargeld. Collega's, alles hangt samen! Als wij de belastingen willen laten dalen, zal iedereen zijn eerlijke deel moeten betalen.